La nivel european, este necesar un cadru juridic coerent pentru a asigura o protecție adecvată tuturor cetățenilor.

Semnalez că Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor din România a inițiat un proiect de modificare a legislației în domeniu, pentru o mai bună protejare a intereselor consumatorilor.

De exemplu, în România are loc anual concursul național pe teme de educare a tinerilor consumatori Alege!